herra forseti ég ber hér fram fyrirspurn varðandi hjúkrunarheimili í mosfellsbæ ég tel óþarfa að fara mjög nákvæmlega yfir málið frá upphafi til enda enda hefur verið spurt hér áður nokkrum sinnum en þess ber að geta að í rúman áratug hefur mosfellsbær árlega sótt um leyfi til að hefjast handa við byggingu hjúkrunarheimilis í mosfellsbæ en án árangurs í áætlun heilbrigðisráðuneytisins um uppbyggingu á öldrunarþjónustu tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og sjö var gert ráð fyrir fjármunum að upphæð hundrað milljónir króna í uppbyggingu hjúkrunarheimilis í mosfellsbæ það hefur ekki enn þá gerst og er óhætt að segja að mosfellsbær sé eitt fárra sveitarfélaga á landinu sem ekki býr við tryggan aðgang að hjúkrunarrýmum fyrir aldraða og sjúka íbúa sína herra forseti af þessum ástæðum ber ég hér fram fyrirspurn og eins og kom hér fram í svari ráðherra við síðustu fyrirspurn að með því að spyrja hreyfa menn við málum því spyr ég herra forseti enn og aftur hæstvirtur heilbrigðisráðherra hefur áætlun heilbrigðisráðuneytis um uppbyggingu öldrunarþjónustu tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og sjö þar sem gert var ráð fyrir hundrað milljónir króna í uppbyggingu hjúkrunarheimilis í mosfellsbæ verið fylgt eftir ef ekki hyggst ráðherra beita sér fyrir uppbyggingu hjúkrunarheimilis í mosfellsbæ hvenær munu þá framkvæmdir hefjast og hvenær er áætlað að það taki til starfa